Hvala za besedo! Saj dejansko se, kar je bilo danes že slišano z vsebino amandmaja, tukaj ne moreš ne strinjati, je pa tako, kot je kolega Jani izpostavil, potreben - in ga je tudi gospod Horvat potrdil - potreben neki odgovoren odnos. Mi smo seveda amandmaje, podprli tudi na Odboru za zdravstvo, ampak, s predpostavko, da bodo usklajeni potem tudi na vladni strani. To je potem tisto, kar od nas, sistem tudi zahteva - da odgovorno sprejemamo odločitve, ko imamo na mizi vse podatke. Ko govorimo o zdravniškem absentizmu, je seveda potrebno ljudi, ki so zboleli pozdraviti, in taki bolni ne morejo delati, ampak to je kurativa, Bolj pomembno bi bilo iskati vzroke, zakaj ljudje obolevajo. tudi gospod Kordiš je tudi, izrazil to zaskrbljenost, ker absentizma je po nekaterih regijah mnogo preveč. Pa bi mogoče iskali razloge na samo v obremenitvah pa izgorelosti, ampak tudi v neki podjetniški klimi, ker je potrebno do ljudi pristopati s spoštovanjem. Tako da jaz, dejansko težko je biti, ne, za oba amandmaja k prvemu in k tretjemu členu. Ampak posledice ne da bi lahko bile nevarne, gre gre resnično za relativno majhen znesek v vsoti, ki je namenjena zdravstvu, ampak tudi kapljica po kapljica na koncu napolni posodo in lahko povzroči poplavo, tako zato je potreben premislek, zato je potrebna analiza. Kakšen dan gor ali pa dol tukaj ne bi smel biti vprašanje. Torej, razlog za jasen, ne, seveda, ne obstaja, ne more obstajati. Ampak neka zdrava skepsa je je pa lahko umestna. Hvala.